Njezino vodstvo u uklanjanju suvišne regulative, micanju barijera i otvaranju naših tržišta te jasan zagovor nacionalnog suvereniteta i načela supsidijarnosti nedostajat će ovoj Zajednici. No, Britanci su jasno izrazili svoju volju da napuste Europsku uniju i na nama je sada da taj proces prođe uz što manje problema za građane i tvrtke s obje strane Kanala. Glasovala sam protiv ove Rezolucije jer nepotrebno preporučuje dodatno kompliciranje ovog ionako kompliciranog razvoda. Parlament se ne bi trebao previše miješati u pregovore o Brexitu, nego to prepustiti Komisiji i Vijeću. U protivnom će pregovori postati još složeniji s naše strane jer se bliže europski izbori, a naši budući bliski odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom ne smiju biti žrtva populizma i politikanstva.